upplýsingar og gögn þótt þau séu háð þagnarskyldu samkvæmt reglum um starfsemi fjármálafyrirtækja nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem felur í sér að vikið verði frá skyldu sjöundu grein laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins til að auglýsa störf hjá embætti sérstaks saksóknara til að ekki þurfi að fara í þungt ferli til að ráða starfsmenn til starfa hjá embættinu slíkir starfsmenn eru eftir því sem fram kom hjá hinum sérstaka saksóknara þegar hann kom fyrir allsherjarnefnd einkum hjá embætti efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og auðgunarbrotadeildar lögreglustjóraembættisins á höfuðborgarsvæðinu þar sem um tímabundið embætti er að ræða hjá embætti hins sérstaka saksóknara eru menn ekki ráðnir þangað til langframa og unnt þarf að vera að kalla menn til verkefna án mikillar fyrirhafnar og tíma við að fara í gegnum umsóknarferli ákvæðið tekur mið af heimild sem rannsóknarnefnd þingsins hefur til ráðningar fólks ekki er ætlunin með þessum breytingum þó að víkja frá málefnalegum sjónarmiðum og gagnsæi sem eftir sem áður þarf að gæta við ráðningu starfsmanna það kom sérstaklega fram í umræðum í nefndinni að mikilvægt væri að gætt yrði sem kostur er að öllum slíkum faglegum sjónarmiðum við ráðningu starfsmanna eftir sem áður þótt auglýsingaskyldunni væri létt af hinum sérstaka saksóknara í þessu efni þá leggur nefndin einnig til smávægilegar breytingar á frumvarpinu sem tengjast frumvarpi viðskiptaráðherra um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki sem fyrir þinginu liggja á þingskjali sex hundruð níutíu og þrjú en þar eru lagðar til breytingar á hugtökum og er nauðsynlegt að taka þær breytingar upp í þetta frumvarp til að gæta samræmis nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingum sem hér hefur verið gerð grein fyrir háttvirta þingmenn ólöf nordal og ágúst ólafur ágústsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir birgir ármannsson árni þór sigurðsson sigurður kári kristjánsson siv friðleifsdóttir og jón magnússon